Madame la Présidente, la gestion du passé est toujours une affaire fort délicate. Elle peut paraître délicate, elle est souvent laborieuse, mais en tout cas elle est indispensable.

Le deuxième cas est encore pire que le premier.

Que pouvons nous opposer aux assassins de la mémoire, comme les appelle Pierre Vidal Naquet? Je crois que nous pouvons faire une chose, même si elle n'aura pas d'effet immédiat comme les témoins et les rescapés nous ont presque tous quittés, nous allons devoir remplacer le devoir de mémoire par un devoir d'histoire. Et je voudrais, pour terminer, citer un exemple dont nous devons nous inspirer la République fédérale d'Allemagne, la version des anciens Bundesländer a eu le courage d'affronter son passé, et cette République fédérale d'Allemagne l'a fait de façon courageuse,

Si vous regardez les résultats de l'AfD aujourd'hui, je crois que les efforts investis dans l'apprentissage de l'histoire ne sont pas vains.